Monsieur le Président, Monsieur le Président de la commission des affaires étrangères, je voulais m'adresser à vous en vous demandant votre avis concernant deux propositions. Premièrement, il me semble indispensable qu'une commission d'enquête internationale mène une investigation poussée sur les responsabilités de chacun lors de cette journée, qui a vu quatre vingts Ukrainiens payer de leur vie le droit au respect et à la démocratie. Le changement de pouvoir est loin d'être une sanction suffisante pour ceux qui ont commandité ces meurtres. Deuxièment, j'aimerais inviter le Parlement européen à recevoir, comme il se doit, les représentants du futur gouvernement ukrainien, et ce, dès l'une des prochaines séances parlementaires, une fois que le gouvernement aura été désigné.